et d'avoir des contacts avec cette Europe qu'ils ne connaissent parfois pas assez bien. Il est vrai que cette proposition constitue une étape historique dans le développement de la politique européenne de visas de courte durée dans nos relations avec les pays des Balkans occidentaux. Et la Commission se félicite de l'accueil favorable de cette proposition législative tant par le Parlement européen que par le Conseil. Chacun est conscient de son impact politique majeur et de la sensibilité de la question qui touche tous les citoyens des pays concernés.

J'aimerais, dans ce contexte, confirmer la volonté ferme de la Commission de suivre de près la mise en place de tous les critères définis dans la feuille de route par tous les pays concernés. L'ancienne République yougoslave de Macédoine avait déjà fait l'objet d'une expertise positive le dialogue était donc conclu avec l'ARYM. La Serbie et le Monténégro ont connu des missions au mois d'octobre, menées par la Commission, avec les experts des États membres, et ces missions confirmaient que tous les critères des feuilles de route respectives ont été mis en place correctement.

Malgré des progrès très significatifs accomplis au cours des derniers mois, la Bosnie et l'Albanie n'ont pas encore pu compléter les réformes nécessaires demandées dans la feuille de route pour justifier l'exemption de l'obligation de visa. Mais, comme vous venez de le dire, Madame Fajon, c'est déjà un grand encouragement pour eux de sentir que leurs voisins ont déjà cette faculté d'être exemptés de visas et je vous confirme que je mettrai tout mon engagement personnel pour que l'Albanie et la Bosnie et Herzégovine puissent, selon vos vœux, obtenir le plus rapidement possible cette exemption de visas. J'invite le Parlement, qui, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sera colégislateur dans le domaine des visas, à soutenir la méthode structurée de dialogue sur la libéralisation des visas qui est suivie par la Commission, parce qu'une autre approche susciterait la confusion sans apporter un réel changement du régime des visas. Elle créerait de fausses attentes et risquerait de ralentir les efforts des pays en question pour la mise en place des réformes requises par les feuilles de route. Nous maintenons à ce stade l'Albanie et la Bosnie en annexe I du règlement, tout en réaffirmant l'engagement de l'Union européenne d'aider ces deux pays à remplir les critères de leur feuille de route, et ainsi d'accéder à la suppression de l'obligation des visas conformément aux procédures en vigueur. Dans ce contexte, la Commission soutient le texte de la déclaration politique conjointe, qui confirme cet engagement ferme de l'Union pour la mise en place de la deuxième étape de ce processus de libéralisation de visas pour les citoyens de l'Albanie et de la Bosnie aussi vite que possible, Madame la rapporteure.